Il était important que le droit soit réaffirmé, que l'esprit et la lettre des traités soient à nouveau clairement explicités et que nous, parlementaires européens, nous soyons les premiers à avoir à cœur de respecter l'esprit et la lettre des traités.